En vez de buscar soluciones intenta injerirse en los asuntos internos del gobierno democrático de un país soberano.

Se votó denunciando que no se validaban firmas de revocatorio.

Este es el camino en el marco del Derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, pero esta es una Resolución en el marco de la agenda española para, con falsedades, distorsionar el comienzo de las elecciones generales.